na instrument chroniący nasze interesy finansowe, nasze interesy gospodarcze.

Spodziewam się, że jeżeli prokuratura wystartuje i będzie efektywna, państwa, które dotychczas odmawiały lub się wahają, uznają, że w ich interesie leży dołączyć i to byłby nasz sukces. Dziękuję bardzo, właśnie minęła minuta.